ætla ég aðeins að tala um evrur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 um breytingu á tólfta viðauka við e e s samninginn um frjálsa fjármagnsflutninga og fella inn í samninginn reglugerðir evrópuþingsins og ráðsins

um að koma á tæknilegum og viðskiptalegum kröfum fyrir millifærslur fjármuna og beingreiðslur í evrum og breytingu á reglugerð níu hundruð tuttugu og fjögur tvö þúsund og níu markmiðið með reglugerðunum er veita borgurum og fyrirtækjum örugga notendavæna og áreiðanlega greiðsluþjónustu í evrum á samkeppnishæfu verði með því að stuðla að samræmdri veitingu greiðsluþjónustu á e e s svæðinu og tryggja að gjöld vegna greiðslna í evrum yfir landamæri ríkja innan e e s séu hliðstæð því sem gerist vegna greiðslna í evrum innan landa ljóst er að ísland getur að óbreyttu ekki uppfyllt öll skilyrði reglugerðanna vegna gjaldeyrishaftanna sér í lagi hvað varðar skilyrði um svokallaðan aðgengileika á meðan höftin eru til staðar gildir undanþága sú sem ísland nýtur samkvæmt fjórðu málsgrein fertugustu og þriðju greinar e e s samningsins en sú undanþága gengur framar öðrum ákvæðum e e s samningsins breyta þarf lögum númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og fjögur um greiðslur yfir landamæri í evrum sem innleiðir eldri reglugerð til þess að innleiða nýju reglugerðirnar sem koma í hennar stað stefnt er að því að fjármála og efnahagsráðherra leggi fram lagafrumvarp til innleiðingar á reglugerðunum á yfirstandandi þingi ekki er gert ráð fyrir því að lagabreytingarnar muni hafa umtalsverðan kostnað í för með sér eða stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi